Panie Przewodniczący! Przedmiotem mojego zainteresowania czy też troski jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nie tylko tych, którzy latają, ale także tych, którzy na ziemi mogą być przedmiotem ataków ze strony właśnie pojazdów latających. Przypomnę, że cztery lata temu, będąc zwolennikiem tworzenia centralnego rejestru pasażerów, byłem, z pewną grupą oczywiście, w mniejszości. Ataki terrorystyczne zmieniły te proporcje. Trzy lata temu udało mi się przekonać Podkomisję Bezpieczeństwa i Obrony, aby objęła swoimi kompetencjami także systemy satelitarne Galileo i Copernicus. Także wówczas postulowałem zmianę kryteriów wagowych, jeżeli chodzi o drony. Dziś mogę powiedzieć z dużą satysfakcją, że wiele tych elementów, które były przedmiotem naszej troski, zostało w sprawozdaniu kolegi Marinescu uwzględnionych, ale chcę dopowiedzieć jesteśmy 5 lat spóźnieni, jeżeli chodzi o regulacje europejskie. Musimy zwracać uwagę na konieczność rozwijania systemów identyfikacji obiektów latających, zwłaszcza tych małych, ale także rozwijać możliwości ich neutralizacji. To dziś jest podstawowe wyzwanie instytucji europejskich.